hinn á september tvö þúsund og átta var gefið út svofellt bréf forseti íslands gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman miðvikudaginn fyrsta október tvö þúsund og átta um leið og ég birti þetta er öllum sem setu eiga á alþingi boðið að koma nefndan dag til reykjavíkur og verður þá alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í dómkirkjunni sem hefst klukkan þrettán þrjátíu gjört í reykjavík á bessastöðum á september tvö þúsund og átta ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um að alþingi skuli koma saman mánudaginn fyrsta október tvö þúsund og átta þegar alþingismenn koma á ný saman til fundar dvelur hugur okkar hjá hæstvirtum utanríkisráðherra ingibjörgu sólrúnu gísladóttur og héðan fylgja henni góðar óskir um skjótan bata þótt alþingi sé í eðli sínu vettvangur þar sem glímt er um stefnur og stjórnarhætti eru samkennd og vinarþel svipmót hinnar kjörnu sveitar þegar heilsa brestur eða óvænt áföll ber að garði sóknarkraftur landsmanna á sér rætur í samstöðu sem hér hefur myndast og þjóðin þá náð að fagna merkum áföngum

og lýðveldistíminn eru til vitnis um að grundvöllurinn var einkum traustur þegar saman fóru þjóðarhreyfing og breiður stuðningur meðal alþingismanna hollt er nú þegar við siglum um úfinn sjó öldurót er í efnahagsmálum bæði hér heima og erlendis að sækja lærdóma í baráttuna fyrir þeim sigrum í sögu landsins sem reynst hafa einna stærstir lærdóma sem eru vegvísar um að víðsýni og stjórnviska leiða jafnan til farsælla lausna þegar þjóðin öll er samferða forustumönnum þegar vissan um réttlæti og góðan málstað er í hávegum höfð við minnumst um þessar mundir tveggja slíkra áfanga sem færðu íslendingum aukinn rétt fullveldi í eigin málum og forræði yfir miðunum við strendur landsins í september voru fimmtíu ár frá því landhelgin var færð út í tólf mílur og íslendingar hófu baráttu við ofurefli sem þó lauk með sigri þjóðarinnar innan tíðar fyrsta desember verða níutíu ár liðin frá því að þjóðin varð fullvalda sovereign eins og það er nefnt á ýmsum tungum sjálfstæðisbaráttan löng og ströng hafði skilað íslendingum valdi sem um aldir hafði verið á hendi erlendra herra það er fróðlegt að rifja upp hve stór stundin var í desember nítján hundruð og átján þegar margmenni safnaðist saman um hádegisbil við stjórnarráðshúsið ísafold greindi frá því að fjöldinn hefði skipt þúsundum sigurður eggerz ráðherra minntist í ræðu sinni þeirra sem leitt höfðu þjóðina til þessarar sigurstundar en sagði svo það eru ekki aðeins stjórnmálamennirnir er miklu ráða um mál þjóðarinnar sem skapa hina nýju sögu nei það eru allir bóndinn sem stendur við orfið og ræktar jörð sína hann á hlutdeild í þeirri sögu daglaunamaðurinn sem veltir steininum úr götunni hann á hlutdeild í þeirri sögu sjómaðurinn sem situr við árarkeipinn hann á þar hlutdeild allir sem inna lífsstarf sitt af hendi með alúð og samviskusemi auka veg hins íslenska ríkis og sú er skylda vor allra fagnaðaraldan reis hátt um landið allt morgunblaðið birti á forsíðu kröftuga ritstjórnargrein þar voru tímamótin túlkuð með þessum orðum í dag sest íslenska þjóðin á bekk með fullvalda þjóðum heimsins stjórnmálabarátta vor hefir verið framsóknarbarátta í meira en heila öld stig af stigi hafa leiðtogar vorir fært þjóðina nær takmarkinu sem hún nú er komin að verslunarfrelsi sérmálalöggjöf og fjárforræði innlend stjórn heimafáni allt eru þetta merkissteinar við þá braut sem þjóðin hefir fetað til fullveldisins síðar í greininni áréttaði blaðið þessa sýn á hin sögulegu þáttaskil í dag fá íslendingar það hlutverk að halda uppi sæmd yngsta ríkisins í heiminum og vonandi finnur öll þjóðin til vandans sem þeirri vegsemd fylgir til ábyrgðarhlutans sem fallinn er oss í skaut með sambandslögunum nýju það er eigi minna um vert að kunna að gæta fengins fjár en að afla þess og því er það að svo áríðandi og mikilsvert sem oss hefir verið starf vitrustu og bestu manna þjóðarinnar í baráttunni fyrir réttinum þá er hitt eigi síður vandi að gæta réttarins aldrei hefir þjóðinni fremur en nú riðið á að eiga vitra menn og góða til þess að verja lífi sínu og orku í þágu þjóðar sinnar slíkur var dómurinn og þúsundir fögnuðu þessum tímamótum með ferföldum húrrahrópum íslenskir fánar dregnir að húni um allan bæ já þessi dagur var sannarlega sigurdagur hinn merkasti á vegferð þjóðarinnar deilir með sautjánda júní öndvegi í sjálfstæðissögu íslendinga hvernig má það þá vera að hann hefur smátt og smátt vikið úr hugum okkar orðið hversdagslegur glatað hátíðarbrag jafnvel skólar sem lengi vel minntust hans eru flestir hættir að veita honum sérstakan sess höfum við efni á að glata slíkum dögum að gleyma sigri sem var draumur þjóðar kynslóðanna sem báru í hjarta heita von um fullan rétt kynslóðanna sem helguðu sjálfstæðisbaráttunni krafta sína sæmir það minningu þeirra fjölmörgu alþingismanna sem voru í fararbroddi baráttunnar fyrir frelsi að týna fyrsta desember í glatkistu hversdagsleikans eins og við höfum að mestu gert að vísu hefur verið gleðiefni á síðari árum að fagna þingheimi á bessastöðum að kvöldi þessa dags en slíkur fagnaður er á engan hátt nægileg þakkargjörð við þurfum að færa þjóðinni fyrsta desember á ný sameinast um atburðaskrá helgaða baráttunni sem dagurinn táknar og nýta hann um leið til að líta fram á veg meta stöðu þjóðarinnar í ljósi hugsjónanna sem gerðu fullveldisdaginn fyrsta desember nítján hundruð og átján að einstæðri sigurstundu íslendinga oft var þörf en nú og á komandi tímum er brýn nauðsyn að við eignumst slíkan samræðuvettvang umræðufarveg þar sem grunngildi íslendinga kallast á við verkefni dagsins vandamálin sem bíða lausnar ég heiti á alþingi að taka nú forystu í þessum efnum veita fyrsta desember þá virðingu sem honum ber og gera það í tæka tíð fyrir aldarafmæli fullveldisins tvö þúsund og átján þjóðin mun örugglega taka slíku frumkvæði vel skólar landsins fjölmiðlar og almannasamtök gleðjast yfir því að geta í upphafi desember ár hvert hugað að sögu og framtíð um leið og við hefjum undirbúning að hátíð ljóss og friðar fullveldisdagurinn fyrsta desember og þjóðhátíðin sautjánda júní eru áminning til okkar allra um hve erfið og langvarandi sjálfstæðisbaráttan var í raun samt þurfti áfram að sækja á brattann undirstöðurnar voru veikar efnahagurinn einhæfur byggðist að mestu á aflabrögðum fljótlega varð lýðum ljóst að formlegu réttindin myndu duga skammt ef fjárhagurinn yrði áfram þröngur ef tækifæri til útflutnings yrðu takmörkuð ef sjávarafli gæti ekki aukist allverulega hinu unga lýðveldi var þröngur stakkur skorinn erlendur togarafloti drottnaði á heimamiðum útgerðir í hull og grimsby og hafnarborgum meginlandsins hirtu arðinn af íslendingum það var óvissu háð hvort lýðveldið gæti framfleytt sér hvort sjálfstæðið yrði raunverulegt eða innantómt fyrir fáeinum vikum voru fimmtíu ár liðin síðan landhelgin var færð út í tólf mílur og átök oft á tíðum tvísýn hófust við hið erlenda hervald glíma sem með réttu má nefna nýja sjálfstæðisbaráttu íslendinga leiðangur til að treysta lýðveldið í sessi koma í veg fyrir að það brotnaði saman vegna arðráns útlendinga á íslenskum miðum við vitum nú að sigur vannst en fyrir hálfri öld voru úrslitin óviss aðstæður í veröldinni voru andsnúnar íslendingum hin gömlu nýlenduveldi töldu sig ráða úthöfunum og flotar þeirra höfðu lengi herjað á miðin við strendur íslands það þurfti framsýna forustusveit til að ákveða útfærslu landhelginnar leiðtoga sem höfðu kjark til að ganga gegn vilja voldugra ríkja fólkið í landinu stóð einhuga að baki þeim skildi að hin nýja sjálfstæðisbarátta var ekki síður brýn en sú sem fjölnismenn og jón sigurðsson hófu á sínum tíma alþingi íslendinga var á þessum árum og einnig síðar þegar stefnan var sett á fimmtíu mílur og svo tvö hundruð í senn bakhjarl og vettvangur baráttunnar hingað sótti forustusveit þjóðarinnar umboð sitt og þingmenn þekktu vel hugsjónaanda og framtíðarsýn sem á fyrri tímum höfðu mótað sjálfstæðisbaráttu íslendinga en voru um leið gjörkunnugir í sjávarplássum vissu að rétturinn til fiskveiða var ekki aðeins lífsbjörg fólksins heldur líka undirstaða framfaranna án ákvarðana alþingis hefði landhelgisbaráttunni aldrei verið ýtt úr vör sigrarnir sem unnust voru í senn alþingis og þjóðarinnar það er því líkt og með fyrsta desember einkum hlutverk alþingis að tryggja að hin merka saga um útfærslu landhelginnar þekkingin á þeim tímabilum sem við nefnum landhelgisstríðin verði þjóðinni ávallt nákomin að um alla framtíð sæki kynslóðir vísdóm og kraft í lýsingar á þessum örlagatímum hins íslenska lýðveldis aðrar þjóðir gera vel við slík tímabil í sögu sinni reisa jafnvel sérstök söfn til að heiðra þá sem voru í fararbroddi og fjöldann sem fórnaði miklu efla sýningar og fræðastarf sem skila þekkingu til hinna ungu vissulega var það áfangi á þessari vegferð þegar varðskipið óðinn var í sumar afhent sjóminjasafninu í reykjavík það var góður grunnur en frekari þakkargjörð þarf að færa sjómönnum á fiskiskipum áhöfnum varðskipanna þeirri þingmannasveit sem fyrir hálfri öld og síðar reisti burðarstoðir þeirrar velferðar sem við njótum nú það er erfitt fyrir unga kynslóð sem þekkir eingöngu allsnægtir og alþjóðahyggju okkar tíma að gera sér í hugarlund hve erfiðar aðstæður blöstu við þegar alþingi ákvað að hefja baráttu fyrir útfærslu landhelginnar hve mikill mótbyrinn var víðast hvar í veröldinni sé slíkt samhengi haft að leiðarljósi lærdómar dregnir af langvarandi baráttu fyrir fullveldi og forræði yfir miðum landsins sést glöggt að vandamálin sem nú kalla á farsælar lausnir eru á engan hátt meiri að vöxtum en erfiðleikar á fyrri tímum gefa hvorki tilefni til uppgjafar né örþrifaráða þvert á móti er þjóðin nú ríkulega búin að auðlindum fjölþættri menntun og margþættri reynslu nýtur velvildar hjá öllum ríkjum en þessi saga kennir okkur líka að djúpstæð vissa um að réttlæti og hagur allra sanngirni og samstaða séu höfð að leiðarljósi að lýðræðisleg umfjöllun og aðhald ráði för hafa verið og verða ávallt forsendur þess að gagnkvæmt traust myndist milli þings og þjóðar og landsmenn skipi sér að baki stefnunni sem hér er mótuð í anda